pentru că, așa cum sublinia raportorul special al Organizației Națiunilor Unite pentru execuțiile extrajudiciare, sumare sau arbitrare, există indicii care sugerează o responsabilitate oficială în comiterea asasinatului. Doresc, de asemenea, să spun că acest asasinat este revelator pentru existența unei tendințe, care este îngrijorătoare în Republica Democratică Congo în ultimii ani, pentru că acolo au fost asasinați mai mulți militanți pentru drepturile omului și, de asemenea, jurnaliști. Autoritățile din Republica Democratică Congo trebuie să lupte cu determinare împotriva impunității.